Meine Damen und Herren! Mit dem Block, über den wir hier abstimmen, also meinen Bericht und die anderen Berichte, stimmen wir über die größte Investition in Forschung und Innovation und die Zukunftsfähigkeit der Europäischen Union ab, die wir je getätigt haben über 22Milliarden Euro.